Herr Präsident, meine geschätzten Damen und Herren!

Wir müssen, glaube ich, ganz nüchtern erkennen, dass es dort schlicht und einfach keinen Willen zur gesamtstaatlichen Zusammengehörigkeit gibt.

Wir müssen, wenn wir die Verfassungsentwicklung dieses Landes sehen, auch darüber nachdenken, ob es nicht Alternativen in Form einer losen Föderation die vielleicht überlebensfähig ist und einer völligen Kantonisierung dieses Landes gibt, um wenigstens einen Ansprechpartner zu haben. Dieses Land ist noch lange nicht fähig, der Union beizutreten.